herra forseti það er fullgilt að spyrja að þessu nú vil ég að vísu mæla þau orð bæði þeim til varnar sem um véluðu á löngu liðnum tímum og eins þeim sem það gera nú og munu gera það í framtíðinni að menn mega náttúrlega ekki gefa sér að mynd sem dregin er upp í skýrslunni af stjórnlausu ástandi undir lok valdatíma síðustu ríkisstjórnar að það sé hin hefðbundna mynd af ástandinu í stjórnarráði íslands eða stjórnsýslunni sem betur fer tel ég að svo sé ekki

ég held að helgist nú að einhverju leyti af því ástandi sem var að skapast og var orðið því ráðleysi og þeim erfiðleikum sem menn stóðu frammi fyrir og vissu sig sigraða gagnvart í raun og veru en gátu ekki játað það en það er rétt og skylt að fara yfir það hvernig er til dæmis ákvarðanatökum háttað hvernig er rekjanleiki og undirbúningur ákvarðana hvort sem það eru flokksformenn sem hittast eða ráðherrar í ríkisstjórn sem hittast eða aðrir þessi ríkisstjórn hefur tekið upp breytt verklag að ýmsu leyti til dæmis með formlegum ráðherranefndum

verklagsreglur færa fundargerðir og afrit af þeim fundargerðum gengu til annarra ráðherra þetta eru ráðherranefndir um efnahagsmál ríkisfjármál evrópumál jafnréttismál þetta er framför tvímælalaust hvað þessa málaflokka varðar ég held að þurfi að í samhengi við upplýsingalög að algerlega endurskoða meðferð og skráningu gagna flokkun gagna málaskrár ráðuneyta og rekjanleika undirbúning og rekjanleika ákvarðana þannig að það sé alltaf hægt að opna bókina ef eftir því er

funda án þess að færa fundargerðir og með óformlegum hætti og díla um málin þar